Madame la Présidente, Madame la Vice présidente, je voudrais aussi vous remercier pour votre intervention. Nous avons été dans les camps de réfugiés à la frontière turco syrienne, et je connais la signification des sourires des enfants syriens et des sanglots des parents.

Je serai ce dimanche en Jordanie et au Liban, avec la commission des budgets, et il me sera bien difficile, dans ces conditions, de faire la leçon tant au Liban qu'à l'État jordanien. Cette situation révèle aussi notre immoralité, car, en définitive, ce que nous faisons, c'est délocaliser notre mauvaise conscience ainsi que nos peurs.